Eso ocurrió ayer por quinto año consecutivo. No ha habido en Europa un clamor tan enorme y tan sostenido como el que se mantiene en mi país. Pero el Gobierno español, contrariamente a toda lógica democrática, se niega repetidamente a convocar un referéndum, como el que tuvo lugar en Escocia, para que todo el mundo pueda saber si la voluntad de independencia es mayoritaria o no en Cataluña. Hoy, al celebrar el éxito de ayer, quiero también denunciar de nuevo en esta Cámara la negativa antidemocrática de las autoridades españolas, porque, en una democracia, la ley no se usa para amordazar la libertad en una democracia lo que es realmente ley es la voluntad del pueblo.